Monsieur le Président, mes chers collègues, nous n'avons rien appris, nous n'avons rien compris. Je vous parle des rapports de l'Union européenne avec les pays de notre voisinage proche. Au lieu de nous remettre en question et de renouer les fils du dialogue avec la Russie et l'Union économique eurasiatique, certes, nous changeons de méthode ce n'est plus l'agressivité illustrée, par exemple, par M.

Non, ce n'est plus cette agressivité car nous n'en avons plus les moyens, notamment après les échecs répétés de l'élargissement. Après le bâton menaçant, on préfère aujourd'hui la carotte bienveillante du soutien aux pays de l'Union économique eurasienne, mais pour les mettre dans notre camp. Nous risquons une fois de plus l'échec, car l'Asie centrale est l'une des zones les plus dangereuses au monde, où se joue un grand jeu entre Américains, Chinois et Russes. En effet, face au rouleau compresseur islamiste venant du sud, face à la montée en puissance de la Chine, seul un accord eurasiatique prôné par l'Union avec la Russie peut stabiliser et maintenir la paix dans cette région, dont le verrou est le Kazakhstan. Ce n'est pas votre chemin. Si les États membres, avec la Commission comme porte parole, souhaitent véritablement apporter quelque chose aux équilibres de la paix à venir, il nous faut raccrocher notre wagon au train du monde multipolaire défendu par le président Nazarbaïev. Mieux, nous devons en être la locomotive